Señor Presidente, como coponente con el profesor Moreira de esta propuesta de Resolución, me gustaría presentar una enmienda oral a la enmienda 5 del Grupo socialista para eliminar las referencias a las barreras no arancelarias, al no ser adecuado, desde nuestro punto de vista,